Das sind natürlich unfassbar tragische Geschichten, die wir da aus Mexiko hören. Viele Kollegen haben ja den Sachverhalt heute hier schon erörtert.

Die Menschen in Mexiko sind zu Recht in Aufruhr.

Was ist da passiert?

Das waren meist Mädchen aus sozial schwächeren Familien.

Das ist passiert durch Männer mit pakistanischen Wurzeln. Und die Behörden in Großbritannien haben einfach nicht ermittelt.

Ich kann Ihnen sagen, warum Weil die Behörden Angst hatten, mit Rassismusvorwürfen konfrontiert zu werden.